Man kann über europäische Außenpolitik diskutieren und vielerlei Meinungen dazu haben. Man kann aber sagen, dass eines die Europäische Union schon immer auch in ihrer Außenpolitik ausgezeichnet hat, und das ist das Eintreten für Menschenrechte weltweit. Es ist wirklich ein Symbol, wenn jetzt die Europäische Union erstmals einen themenbezogenen Beauftragten ernennt, der genau für diese Thematik zuständig sein soll. Es geht nicht nur um das Funktionieren, es geht auch um das Zeigen nach außen in dieser Frage.

sogar, man könnte das an die Halbzeit der europäischen Wahlen angleichen und sagen, zweieinhalb Jahre wären auch vernünftig, damit noch länger Zeit ist, sich Menschenrechtsthemen zu widmen.

Wichtig ist es mir auch, dass eine Meldepflicht an das Europäische Parlament bestehen sollte.

Mir ist es auch besonders wichtig und da bin ich schon am Ende meiner Rede dass es eben nicht nur um breite Themen geht, sondern beispielsweise auch kontrolliert werden kann, was europäische Unternehmen außerhalb der Europäischen Union beispielsweise im Menschen und Sozialrechtsbereich manchmal machen.